Gospođo predsjednice, trgovina ljudima jedno je od najtežih kaznenih djela i najgorih oblika kršenja ljudskih prava. Protiv nje se odlučno moramo boriti kvalitetnim politikama, boljom koordinacijom među nadležnim tijelima država članica, većom učinkovitošću na terenu i intenzivnijom suradnjom s državama s kojima dijelimo vanjsku granicu. No, da bismo mogli ići naprijed i kvalitetnije se boriti protiv ovog teškog kriminala, moramo učiti iz vlastitih pogrešaka. Naše toleriranje ilegalnog priljeva migranata dovelo je do toga da biznis krijumčarima ljudi doslovno cvjeta. Nastavimo li svojim politikama slati poruke kako smo spremni primiti sve unesrećene ovoga svijeta bez ikakvih kriterija, pritisak na naše granice samo će rasti, a krijumčari će imati još više klijenata. Bez odlučnog udara na krijumčare ljudima i jasnog odmaka od bezglave politike otvorenih granica, ovaj veliki problem, čak ni uz najbolju volju, neće biti riješen!